Señora Presidenta, aquí hemos venido a hablar de la falta de 150 millones de euros, pero lo que verdaderamente tengo que denunciar es que durante los últimos meses le hemos estado diciendo a miles de personas que perdonen por la falta de medios, que perdonen por la falta de agua, que perdonen por la falta de medicinas, de refugios, que perdonen por la falta de atención humanitaria. Y esta vez sí podemos señalar con el dedo, decir bien alto los nombres y apellidos de aquellos que han obligado a la Unión Europea a pedir disculpas por no llevar a cabo su labor humanitaria. Y esos son los 28 miembros del Consejo.

Y les aviso de que este Parlamento no volverá a dejar que el Consejo se dedique a firmar más cheques en blanco para Siria, para Haití o para la República Centroafricana, porque por cada día que no se ha prestado esta ayuda han muerto cientos de hombres, mujeres y niños.

Y quisiera saber qué va a hacer el Consejo para asegurar que no se juega a la ruleta rusa con las vidas de los que sufren bajo la guerra y el hambre, cosa que este Parlamento no va a permitir.